Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, ce n'est pas votre personne qui est attaquée dans cette affaire, Monsieur le Commissaire, mais il faut comprendre que nous sommes extrêmement déçus que la Commission ait aussi facilement cédé à la pression de certains États membres et notamment de la France. Alors oui, nous voulons la sortie du nucléaire parce que nous considérons que c'est la seule façon d'éliminer le risque nucléaire.

le choix des risques.

Nous refusons que les tests engagés au niveau européen soient devenus un exercice de communication d'une cellule de crise de l'industrie nucléaire dont M. Sarkozy va faire, dans le prochain G8, la vitrine pour vendre encore plus d'EPR.